Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, le sujet de ce rapport fait débat au sein de la communauté internationale. Les pays en développement pensent que les pays développés recourent aux clauses relatives aux droits de l'homme pour instaurer une forme de protectionnisme déguisé tandis que les pays développés dénoncent le dumping social et environnemental des pays émergents. J'ai souhaité adopter une démarche positive en montrant comment les normes sociales et environnementales et les intérêts commerciaux peuvent se renforcer mutuellement si tous les pays jouent selon les mêmes règles du jeu. L'Union européenne doit jouer de son poids dans les échanges commerciaux internationaux pour amorcer un changement. Elle agirait en conformité avec ses textes fondateurs selon lesquels l'Union européenne doit contribuer notamment au développement durable, au commerce libre et équitable et à la protection des droits de l'homme. Son action doit, à mon sens, s'engager simultanément au niveau multilatéral, bilatéral et unilatéral. Au niveau multilatéral, l'Union européenne doit encourager les organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale du commerce, à davantage prendre en compte les normes sociales et environnementales. Ces organisations internationales doivent en parallèle renforcer leur collaboration. C'est pourquoi je propose notamment que l'Organisation internationale du travail bénéficie du statut d'observateur au sein de l'OMC. En matière d'environnement, je considère que l'accès aux biens et technologies vertes doit constituer une priorité car ils permettent non seulement la promotion de nouvelles formes de politique en matière d'emploi, mais aussi de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises européennes très performantes dans ce domaine. Il faudrait également considérer la mise en place d'une véritable organisation mondiale de l'environnement qui pourrait être saisie en cas de dumping environnemental. Le niveau bilatéral est celui auquel l'Union européenne peut véritablement montrer l'exemple. Si je me félicite que les accords de libre échange de nouvelle génération contiennent une clause contraignante sur les droits de l'homme, j'aimerais que cette pratique s'étende également au chapitre relatif au développement durable. En outre, la Commission européenne négocie de tels accords. Elle devrait y inclure une série de normes sociales et environnementales devant être respectées par tous ses partenaires commerciaux. Ces normes de base pourraient être complétées au cas par cas par des conventions supplémentaires selon le degré d'évolution économique, sociale et environnementale du pays concerné. Ce traitement graduel et flexible permettrait de traiter de manière plus juste avec nos différents partenaires commerciaux et serait plus équitable pour tous. Surtout, il faut renforcer le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux. Je propose ainsi que les études d'impact soient réalisées avant, pendant et après les négociations et qu'elles ne portent plus seulement sur le développement durable mais aussi sur les droits de l'homme. Enfin, j'ai bon espoir que les choses évoluent rapidement au niveau unilatéral puisque le système de préférences généralisées devrait être réformé très prochainement. Comme vous le savez, le SPG impose la ratification d'une trentaine de conventions internationales relatives aux droits de l'homme, du travail de l'environnement, et à la bonne gouvernance. Si ces conventions ont été largement ratifiées, en pratique, elles restent mal appliquées et c'est sur ce point que nous efforts doivent porter. La Commission doit lancer des enquêtes, voire supprimer les préférences si plusieurs indices lui laissent penser que les conventions ne sont pas appliquées. Pour conclure, certaines de ces actions peuvent être entreprises dès maintenant mais les mentalités ne changeront pas en un jour. L'Union européenne doit agir petit à petit et à tous les niveaux pour parvenir à un équilibre plus juste des relations commerciales.